Spoštovani predsednik državnega zbora, spoštovani predsednik vlade, ministrski zbor, spoštovane kolegice in kolegi! Predlog deklaracije, ki je že dvanajsti po vrsti, začrtuje temelje poglede Republike Slovenije v obdobju pomembnih odločitev, ki bodo v marsičem opredelile prihodnost Evropske unije. Na ravni EU se dogajajo številne spremembe, ki bodo lahko močno vplivale ne razvoj Slovenije in Unije kot celote, zato je ta trenutek primeren za pogled nazaj in oceno vplivov prejšnjih deklaracij in dosežkov Slovenije, Obenem je dobra priložnost za pogled na skupno evropsko prihodnost in položaj Slovenije v Evropski V predlogu deklaracije so tako kot vedno do sedaj izpostavljene prednostne naloge in ključne politične usmeritve. In tem usmeritvam bo Slovenija sledila pri svojem delovanju v institucijah EU naslednjem osemnajstmesečnem obdobju. Z zadovoljstvom opažamo, da je v zadnjem času sodelovanje predstavnikov Vlade Republike Slovenije v institucijah in delovnih telesih Evropske unije veliko bolj aktivno in uspešno pri zastopanju Slovenije in njenih interesov kot v preteklosti. Predlog deklaracije po naši oceni predstavlja dobro podlago za kontinuirano delovanje Slovenije v institucijah Unije in soliden okvir za sprejemanje stališč pri obravnavanih tematikah v Evropski uniji, obenem pa prepoznava aktualne izzive in vključuje usmeritve Republike Slovenije pri iskanju rešitev. Opažamo, da nekatere naloge iz prejšnje deklaracije iz obdobja julij dva tisoč sedemnajst-december dva tisoč osemnajst ostajajo še nedokončane in se jim bomo morali posvetiti tudi v novi deklaraciji. Na ravni Evropske unije so trenutno odprte še nekatere stare preizkušnje hkrati pa tudi številni novi izzivi, med drugim tako migrantska kot tudi gospodarska problematika, izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, naraščanja groženj miru in redu znotraj Evrope ter naraščajoča nestabilnost v evropski soseščini. Ti izzivi predstavljajo eno najtežjih preizkušenj za razvoj in trdnost Unije ter njen prihodnji obstoj. A ne pozabimo, da so lahko največje težave in izzivi, tako kot se je tudi v zgodovini Unije že večkrat izkazalo, tudi odlična priložnost za potrebne premike in nov zagon. Povezavi s tem pa je posredno in neposredno na preizkušnji tudi Slovenija kot ena od njenih jedrnih držav članic. Moramo se namreč zavedati, da teh izzivov nobena država članica ne more uspešno reševati sama pač pa le v tesnem sodelovanju z vsemi članicami EU pri iskanju skupnih evropskih rešitev. Pri tem v poslanski skupini SMC ugotavljamo, da nov predlog deklaracije odgovarja na te izzive in spremenjene okoliščine, ki zahtevajo prednostno obravnavo ter ustrezen in pravočasen odziv. Med drugim je poleg uspešne, trajnostne in socialne Evrope in Slovenije ter močnejše Evrope na svetovnem prizorišču kot prvi cilj, kateremu se bo Slovenija prednostno posvetila pri delovanju v okviru Evropske unije, določena varna Evropa in varna Slovenija, v okviru česar si bo Republika Slovenija prizadevala za okrepitev sposobnosti za takšno Unijo, v kateri se bodo državljanke in državljani počutili varne. Tudi v poslanski skupini SMC podpiramo nadaljnjo krepitev sodelovanja Evropske unije na področju varnosti in obrambe, kar nam bo omogočilo učinkovitejše odzivanje na varnostne izzive in sodobne grožnje. Pri tem se še posebej zavzemamo za sprejetje učinkovitih ukrepov za izvajanje boja proti terorizmu, radikalizmu in ekstremizmu, v duhu solidarnosti in skupnih evropskih vrednot. Nikakor pa ne smemo dopustiti, da bi tovrstni dogodki ogrozili našo varnost in uživanje temeljnih svoboščin, ki prinašajo članstvo v Evropski unji. Slovenija je postala zelo aktivna tudi na področju migrantske politike, tudi zato, ker se neposredno sooča in uspešno spopada z migracijskim tokom. Sicer je Slovenija kot najmanjša država na zunanji schengenski meji zelo izpostavljena, zato se znotraj EU zavzemamo za skupno ravnanje, ki mora biti solidarno in odgovorno. Prizadevamo si za preprečevanje nezakonitih migracij, za kar je potreben učinkovit nadzor nad zunanjimi mejami EU, izvajanje izravnalnih ukrepov, notranjosti ter polna operativna sposobnost evropske mejne in obalne straže. O tem pa v SMC kot socialno-liberalni stranki želimo izpostaviti, da bo Slovenija med svojimi političnimi usmeritvami posebno skrb namenila socialni Sloveniji in socialni Evropi. Pri tem se bomo zavzemali predvsem za takšno unijo, ki bo spodbujala enakost med ženskami in moškimi ter pravice in enake priložnosti za vse, za unijo, ki se bo borila proti brezposelnosti, diskriminaciji, socialni izključenosti in revščini. Ter za takšno unijo, kjer bodo mladi deležni najboljše izobrazbe in usposabljanja ter bodo lahko študirali in našli zaposlitev po vsej uniji. Menimo, da je ključnega pomena, da v ospredje postavimo sistemska prizadevanja posameznika, z vsemi njegovimi potrebami na področju izobraževanja, dela, zdravja in socialne varnosti. Pri tem pa moramo posebno pozornost nameniti tudi boju proti nestrpnosti, rasizmu in vsem oblikam sovražnega govora. Zato svoboda govora ne sme biti izgovor za svobodo sovraštva in svobodo laganja. Poleg omenjenih političnih usmeritev v Predlogu deklaracije Slovenija izpostavlja tudi sledeče prednostne naloge. Krepitev ekonomske in monetarne unije, razvojno usmerjen proračun EU in zagon investicij, krepitev enotnega notranjega trga in dokončanje enotnega digitalnega trga, izgradnja trdne energetske unije, učinkovita prometna politika, ohranitev močne skupne kmetijske politike in trdne skupne trgovinske politike, uspešna raba virov v okviru kohezijske politike, podpora skupnemu odzivu in politiki EU v zvezi z migrantsko problematiko, dejavno sooblikovanje močne, skupne, zunanje in varnostne politike ter krepitev vloge EU kot verodostojnega svetovnega akterja. Omenjene prednostne naloge Slovenije pa močno podpiramo tudi v poslanski skupini SMC. Hkrati poudarjamo, da je treba od številnih razprav o omenjenih temah zdaj preiti k odločitvam, kako naprej in se osredotočiti na konkretne rešitve v prid državljanom. Kot je razvidno iz vsebine deklaracije, se Slovenija zelo zavzema za oblikovanje in krepitev skupnih evropskih politik ter povečanje evropske integracije, kar je nujno še posebej na tistih področjih, kjer lahko učinkovita, le trdna in močno povezana Evropa. Moramo namreč vedeti, da bomo v globalizirani mednarodni skupnosti močnejši le takrat, ko bomo delovali skupaj, odgovorno in tudi solidarno. Zato vztrajamo pri tem, da bo Slovenija še naprej konstruktivna članica unije, ki bo dosledno spoštovala pravni red EU, se zavzemala za krepitev skupnih evropskih vrednot in solidarno prispevala k stabilnosti, varnosti ter gospodarski in socialni moči EU. Ravno takšna, stabilna, varna in enotna ter gospodarsko uspešna in ljudem prijazna unija, je je temeljni okvir za razvoj naše države, zato si želimo, da Slovenija tudi v prihodnje ostane trdna in zelo zavezana članica unije ter v središču njenega povezovanja. V želji po uresničitvi ciljev in prednostnih nalog, nalog Republike Slovenije v institucijah EU se zavzemamo, da bi na današnji seji predlog deklaracije dosegel širok politični konsenz, k temu pa bo svoje glasove prispevala tudi poslanska skupina SMC. Hvala lepa. Hvala, gospod poslanec, besedo ima ...